Die erarbeitete Entschließung ist wichtig und richtig. Sie fordert Aufklärung zur Versenkung des Schiffes und eine Verbesserung der interkoreanischen Beziehung. Völlig unverständlich und auf das Heftigste zu kritisieren ist allerdings, dass in dieser Entschließung mit keinem Wort auf die schweren Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea eingegangen wird. Gerade eben haben wir an diesem Nachmittag darüber diskutiert, dass es für eine stimmige, glaubwürdige europäische Außenpolitik unerlässlich ist, Menschenrechtsschutz systematisch und konsequent ins Zentrum jedweder Aktivität zu rücken.

Die EU muss gegenüber Nordkorea fordern, mit den Menschenrechtsgremien der UN zu kooperieren, und sie muss sich aktiv und sehr intensiv dafür einsetzen, dass die UN eine Untersuchungskommission einsetzt, die umfassend die bisherigen und heutigen schweren Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und bewertet. Alles andere ist unglaubwürdig.